Señor presidente, el Parlamento tiene que saber que la planta de la factoría Nissan, ubicada en Ávila, es una empresa fundamental para el desarrollo de nuestra tierra cientos de familias dependen de ella directa o indirectamente. La decisión de cancelar inmediatamente la fabricación del vehículo NT500, así como de reducir la fabricación del modelo NT400, a partir del próximo mes de abril, supondría la pérdida de 500 empleos directos y 300 indirectos y, sobre todo, contraviene el plan industrial vigente hasta 2023, cofinanciado con fondos comunitarios y dirigido, precisamente, a sostener la fabricación de estos vehículos. Quiero hacer un reconocimiento expreso a la importancia de Nissan en Ávila y a todo lo que ha aportado durante años, pero lo importante en tiempos de incertidumbre es garantizar los empleos vinculados a mantener la producción.

cualquier solución debe pasar por el acuerdo aceptado por los trabajadores y no debe suponer una pérdida de salario retributivo, laboral o geográfico.